Voorzitter, het is hier al door een paar mensen gezegd de EU Rusland top nam vorige week drie uur in beslag. Dat geeft in feite precies aan hoe koud de relatie tussen de EU en Rusland is. We hebben in een resolutie die we gisteren zijn overeengekomen, een aardig aantal aanbevelingen gedaan die niet alleen voor de Europese politiek beter zijn als we met één stem willen gaan spreken naar Rusland maar die ook goed zijn voor Rusland om op te volgen.

Het gaat niet goed.

En de top heeft me niet hoopvol gestemd. Maar tegelijkertijd is het zo dat Rusland als buur één van de belangrijkste partners is en ook moet zijn voor de Unie.

Want het is goed voor hen, maar het is ook goed voor ons en voor onze buren. Om dat te bereiken zal er heel veel meer moeten gebeuren.